Ich glaube, Protektionismus ist die falsche Antwort.

Deshalb, glaube ich, ist es wichtig, dass man sich auf vertrauensbildende Maßnahmen konzentriert und hier insbesondere vielleicht auch die Ausschreibungen dementsprechend neu gestaltet, dass eben eine Firma und Institution die Architektur des Systems dementsprechend designed, dass dann eine zweite Firma

Dann hat man drei unterschiedliche Firmen oder Institutionen, die im Detail kennen müssen, wie das System funktioniert. Dann hat man auch Sicherheit. Und wenn dann eine dieser Firmen noch das Headquarter in Europa hat, dann haben wir zwei internationale Anbieter, auf die wir auch vertrauen können, die zertifiziert sind und wo man verlässlich sehen kann, wie das funktioniert.